40. Guvernul țării mele și a făcut o prioritate din lupta împotriva evaziunii, în acest sens înființând un comitet interministerial pentru combaterea evaziunii fiscale. Este binecunoscut faptul că Olanda se opune aderării țării mele la spațiul Schengen invocând corupția și frauda. Ca o ironie a sorții, o încărcătură de 40 de milioane de țigări de contrabandă în valoare de 15 milioane de euro a staționat, fără a fi descoperită, patru zile în portul Rotterdam din Olanda, țară membră Schengen.

Meritul acestei impresionante capturi, care a avut loc săptămâna trecută, revine autorităților irlandeze, pe care doresc să le felicit.